Răsturnarea lui Mubarak în Egipt a reaprins speranța în sufletul poporului egiptean, speranțe care astăzi, din păcate, sunt confiscate de către puterea militară, care nu face altceva decât să intimideze și să hărțuiască reprezentanții organizațiilor non guvernamentale și pe jurnaliști. Atitudinea forțelor militare față de organizațiile naționale și internaționale, precum și față de bloggeri, jurnaliști, militanți încalcă principiile internaționale, la care și Egiptul s a angajat și sigur că pune o piedică în calea dezvoltării democrației. Este clar că egiptenii refuză să înlocuiască o dictatură cu alta, de data aceasta militară. Uniunea Europeană, Parlamentul European trebuie să se asigure că acest lucru nu se întâmplă și că, în curând, Egiptul va fi condus de către un guvern civil care să răspundă aspirațiilor poporului egiptean.